Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, je partage votre avis sur le sommet de Lisbonne qui a accouché d'un nouveau concept stratégique globalement satisfaisant, mais il faut quand même reconnaître, en toute honnêteté, que le parent pauvre de ce texte, c'est la relation Union européenne OTAN, au regard du potentiel qu'a ce partenariat stratégique, qui devrait être beaucoup plus ambitieux.

Mais il n'est pas satisfaisant que nous n'ayons pas de dialogue politique structuré avec l'OTAN au delà du seul cas de la Bosnie. Nous savons tous que le problème, c'est le problème turc. Il va falloir le traiter sérieusement, pragmatiquement sans doute, et j'espère que les efforts que vous faites avec le secrétaire général Rasmussen porteront leurs fruits.

C'est un faux problème parce qu'il n'y pas, dans nos États membres, deux armées, une armée de l'OTAN et une armée de l'Union européenne.

Arrêtons donc de nous faire peur avec cette duplication. Un mot sur la complémentarité elle est essentielle et elle doit être intelligente. Je ne voudrais pas que la complémentarité devienne un absolu dans lequel l'Union européenne deviendrait la Croix Rouge d'une force armée qui serait l'OTAN. L'Union européenne doit garder des capacités militaires, doit garder des ambitions militaires et doit garder une ambition en matière de PSDC, comme l'a rappelé la lettre tripartie franco allemande et polonaise.